W ciągu ponad dwóch lat swojego funkcjonowania EFIS udowodnił, że ma potencjał pobudzania inwestycji oraz stymulowania wzrostu i konkurencyjności. Myślę jednak, że musimy zwrócić uwagę na pewne kwestie, które wymagają korekty. Przede wszystkim niepokoi fakt znacznej dysproporcji w wykorzystaniu funduszy pomiędzy krajami tzw. starej piętnastki oraz państwami członkowskimi Europy Środkowej i Wschodniej. Sądzę, że łączenie EFIS z funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi może przyczynić się do osiągnięcia pożądanych rezultatów w zakresie poprawy tej sytuacji. Należy jednak podkreślić, że polityka spójności jako główna polityka inwestycyjna Unii Europejskiej przyniosła już potwierdzone efekty nie tylko, jeśli chodzi o tworzenie inwestycji, ale również wspieranie reform strukturalnych, rozwój kapitału ludzkiego i tworzenie trwałych miejsc pracy. Dlatego też należy zadbać o to, by także w przyszłej perspektywie finansowej EFIS w żaden sposób nie zastąpił lub nie wyparł innych funduszy i instrumentów Unii Europejskiej i aby ich odrębność została zachowana.